eftir að hafa hlustað á fyrri hluta ræðu háttvirts þingmanns hugsaði ég með mér að ástæða væri til að koma hingað upp og þakka fyrir fyrstu málefnalegu ræðuna um þetta mál og þakka háttvirtum þingmanni fyrir að hafa komið auga á ábyrgð sína í málinu sem þingmaður og ég virði það við hann að hann nefnir þar eitt atriði sem honum finnst að hefði mátt vera öðruvísi afgreitt hér í þinginu síðari hluti ræðunnar veldur því hins vegar að ég get ekki komið hingað upp og haft uppi þau orð vegna þess að málið snýst ekki um sjálfstæðisflokkinn málið snýst um lög sem stjórnarmeirihlutinn fékk samþykkt hér á þingi lög sem voru framkvæmd af ráðherrum ríkisstjórnarinnar og hæstiréttur hefur síðan dæmt þá framkvæmd ógilda um það snýst málið hvers vegna háttvirtum þingmanni finnst að sjálfstæðisflokkurinn sé í einhverju meginhlutverki hér flokkur sem aldrei átti frumkvæði að málinu studdi það ekki hér á þinginu og hafði enga aðkomu að framkvæmdinni